Señor presidente, hablamos de riadas y sus consecuencias. Es cínico escuchar al Partido Popular español, cuyo líder, hace poco tiempo, ridiculizaba a nuestro país ignorando y menospreciando el cambio climático un partido que ha estado colaborando sistemáticamente en construcciones irresponsables, basadas en el pelotazo y la corrupción, en zonas inundables, zonas que hoy sufren riadas. En nuestro país se ha especulado con el terreno, la vivienda —obras faraónicas—, contribuyendo al pelotazo y anteponiendo el beneficio económico de unos pocos a la seguridad ciudadana. Se ha sostenido la absoluta opacidad de las confederaciones hidrográficas. Esto tiene que cambiar.

A pesar de esto, la Comisión Europea no está tomando las medidas necesarias. Es necesario que dejen de pagar los mismos. Por eso, por un lado, es importante que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea —que se creó para intervenir en caso de catástrofes naturales graves— aporte solidaridad a regiones en España como Navarra, Baleares o País Valencià, y, por otro lado, necesitamos ya de medidas y gobiernos valientes que hagan cumplir una transición justa, un nuevo modelo, y que dejen de especular y comercializar con recursos básicos como el agua.